Madame la Présidente, chers collègues, on ne compte plus les rapports sur le harcèlement et les abus de la part de la police à l'égard des demandeurs d'asile et des migrants qui tentent de survivre, par exemple à Calais.

Le Conseil ne voit il pas que c'est le repli sur soi et pas l'immigration qui mine nos sociétés? Vous savez, la politique, c'est comme l'air. C'est quand on en manque qu'on en a le plus besoin. Alors, faites preuve de courage et de politique!

Il faut du courage, mais il faut surtout une vraie politique migratoire commune, avec une voie légale sûre, notamment pour les demandeurs d'asile.